ale pro spolupráci s Ruskem. Tedy dovedu si, pane kolego, představit, že pro Rusko bude zajímavé, když to tak vytvoříme, aby spolupracovalo i na tomto projektu.